Pre každého človeka je dôležité, aby sa mu dostalo vzdelanie v jeho materinskom jazyku a európske školy sú práve v tomto smere jedinečné a ich činnosť je záslužná. Je tiež dôležité a zároveň potešujúce, že európske školy slúžia aj ako dobrý pedagogický model pre ostatné typy škôl.

Je to jedna z ciest, ako budovať spoločnú európsku identitu už od ranného veku. V tomto zmysle by som sa chcela zasadiť aj za to, aby sa európskym školám a ich rozširovaniu vytvorili patričné podmienky, či už politické, administratívne alebo finančné. Vzdelaný národ, vzdelaná spoločnosť to sú aj lepšie pracovné miesta, kvalitnejší život, vyššia životná úroveň. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby sa na všetkých typoch škôl dostávali žiakom a študentom kvalitné informácie, aj také, ktoré zvýšia ich európske povedomie a budú dobrým základom pre spoločnú európsku prosperitu.